Entretemps, la réalité a rattrapé la fiction, et ce qu'on nous montre dans ces films devient de plus en plus technologiquement faisable. La question des armes autonomes ou, plus brutalement, des robots tueurs, se pose plus que jamais. Les Nations unies ont décidé de se saisir du sujet et une conférence importante se réunira fin août à ce propos. Ce Parlement a déjà, à plusieurs reprises, pris le sujet à bras le corps et s'est exprimé à une large majorité pour une interdiction de ce type d'armes. Je pense qu'il est indiqué que, pour la dernière séance plénière avant la conférence des Nations unies, nous ayons l'occasion de débattre et d'adopter une résolution qui confirme la position de ce Parlement, de manière à ce que les représentants de l'Union européenne qui siégeront à cette conférence puissent se faire l'écho de cette position.